Cet échec total s'est manifesté aux yeux de tous lors de la récente crise des dettes souveraines qui a touché la Grèce et qui touchera bientôt l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France, avec comme conséquence l'appauvrissement généralisé des populations de ces pays. Vous aviez promis la convergence et l'harmonisation des pays européens.

Vous portez seul la responsabilité de cette tragédie en cours, car en imposant une politique monétaire unique, uniforme et totalitaire à des économies aussi divergentes, vous avez favorisé la spéculation effrénée chez certains et l'atonie économique chez d'autres.

Comme seule réponse, vous proposez de persévérer dans l'erreur alors que vous avez été défaillant sur tout, en augmentant la mainmise et les pouvoirs de l'Union européenne par un contrôle en amont des budgets nationaux et en imposant aux peuples d'Europe une politique d'austérité sans précédent.